Elnök Asszony, nagyon érdekes kérdés, hogy a nyugati emberek tulajdonképpen miért hagyják magukat terrorizálni ezzel az egész tömeges migráció dologgal az Európai Unió részéről, mikor egyértelmű, hogy túlnyomó többségük nem akar migrációt. Az egyik magyarázat erre, az az érzelmi zsarolás, amiben részük van. Ha nem akarsz migrációt, akkor te embertelen vagy, antihumánus és a többi.

Ugye itt van ez a fogalom, hogy kísérő nélküli gyermekek érkeznek Európába a szegénységből, nyomorból, húszezren évente.

Kettő miért kifogásolja ez a jelentés, illetve ez az írásbeli dokumentum azt, hogy meg kellene tudni pontosan a korukat ezekeknek a gyerekeknek.